herra forseti ég vil vekja athygli á því að hér eru tuttugu og sex mál á dagskrá þar af leyfi ég mér að fullyrða að allt aftur til